Señora Presidenta, señor Comisario, es obvio que, felizmente, el grave problema del desempleo juvenil ya está en la agenda europea, pero ahora nos queda un arduo camino que recorrer y es el definir el cómo y las soluciones prácticas para ese problema. Usted ha dicho que tenemos una estrategia, y es muy importante tener una estrategia para ganar la guerra, pero es muy importante también, junto a la estrategia, tener la intendencia, tener los medios, tener la capacidad para que no quede todo en palabras o en papeles sino que esos objetivos se conviertan en hechos reales.

Quisiera referirme a tres cuestiones que ya están incorporadas en ese informe pero que nos interesa subrayar para evitar errores de futuro en primer lugar, necesitamos que los jóvenes tengan empleo, pero no cualquier tipo de empleo queremos que el empleo que se les ofrezca sea un empleo digno, sea un empleo con derechos y sea un empleo que no sea precario, y esto vale también, señor Comisario, para los períodos de formación y de prácticas si no, nos estaremos haciendo trampas en el solitario y engañándonos a nosotros mismos.